A jelentés számos olyan mechanizmust tár fel, amelyek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósítanak meg az élelmiszerláncban. Különösen fontos, hogy kiemeli, hogy az áraknak jobban kellene tükrözniük az elsődleges termelők hozzáadott értékét. Most egy olyan tisztességtelen kereskedelmi eljárásra térnék ki, ami a jelentésben nem szerepel ez a keleti és nyugati piacokon értékesített áruk minősége közötti különbség.

Ugyanis egyértelmű vizsgálatok mutatják, hogy ugyanaz a termék, ugyanabban a csomagolásban, ugyanazért az árért sokkal rosszabb minőségű, ha a keleti piacokon értékesítik.

Ezek a cégek pedig úgy gondolják, hogy ebben az Európa házban nekünk nem a szalonban, hanem a cselédszobában van a helyünk.